y que requiere tantas cuentas, como el tema del comercio, no es fácil, pero lo hicieron dos mujeres en 2010 la Vicepresidenta española, María Teresa Fernández de la Vega, viajó a Buenos Aires, se puso de acuerdo con la Presidenta Cristina Fernández y se reanudaron las negociaciones. Yo espero que ahora en Chile las mujeres, que tienen gran sentido práctico, es decir, la señora Merkel, Dilma Vana Rousseff, la Alta Representante y la Presidenta de Argentina, busquen una fórmula para desbloquear esta negociación y llevarla a feliz puerto, porque el obstáculo no es técnico, el obstáculo no es procedimental, no es, a mi juicio, de unos países o de otros, es de falta de voluntad política al más alto nivel. Los propios negociadores de la Comisión nos lo dicen. Yo presido la Delegación del Parlamento Europeo en Mercosur y nos dicen que

Y yo espero, señor Comisario, estoy seguro de que usted también, que en Chile se desbloquee esta cuestión.